Ucrania ha superado los seis informes de situación que han sido necesarios para completar este expediente, el último en diciembre de 2015, en el marco del Acuerdo de Asociación que se firmó solemnemente aquí, en este Parlamento Europeo, y simultáneamente en la Verjovna Rada —el Parlamento ucraniano—, en septiembre de 2015. Eso no significa que no haya problemas. Entre ellos, ese procedimiento legislativo que intenta imponer declaraciones electrónicas de intereses y de bienes a las asociaciones civiles que luchan contra la corrupción, como si tuvieran que tener el mismo tratamiento que los políticos, que tanto compromiso tienen que mostrar contra la corrupción en un país como Ucrania. Pero lo cierto es que este Parlamento tiene la obligación de hacer valer la regla del Estado de Derecho, como ha hecho cuando ha protestado por la anexión de Crimea o de Sebastopol por la Federación Rusa.